Sicherlich war es gut gemeint, und es ist wichtig, die Wirtschaftspolitik zu koordinieren, nur Die wirtschaftspolitische Praxis Europas zeigt uns, dass offenbar das Europäische Semester kein wirklich effektives Steuerungselement für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik ist.

2020 ernüchternd ist Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin hoch 9,8 in Europa, das wissen wir aus der Herbstprognose der Kommission die Investitionen in Forschung und Entwicklung sind zu niedrig und auch bei der Armutsbekämpfung ist man nicht wirklich weitergekommen, hier war das Ziel der 2020 Strategie, die Anzahl der von Armut bedrohten Personen auf knapp unter 100 Millionen zu senken. Davon sind wir weit entfernt. Ebenso ernüchternd ist die Bilanz des Europäischen Semesters Die länderspezifischen Empfehlungen werden nur zu elf Prozent eingehalten. Wir haben es gehört Neun Mitgliedsländer von 28 machen das. Die Überprüfung des Verfahrens bei makroökonomischen Ungleichgewichten schreckt wenige Mitgliedsländer davon ab, solche makroökonomischen Ungleichgewichte passieren zu lassen. Dasselbe gilt für mögliche Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Defizitverfahren. Auch hier kann festgestellt werden Manche machen es sich leichter.

Das haben wir heute auch schon gehört, die Herbstprognose der Europäischen Kommission hat es aufgezeigt Nehmen Sie Irland, nehmen Sie Spanien und Portugal, hier ist man auf Wachstumskurs, hier geht es wieder nach oben, weil die Strukturreformen umgesetzt wurden. Das wird in anderen Ländern nicht getan bedauerlicherweise und weil das nicht getan wird, wird es auch mit der Wirtschaft in Europa nicht aufwärts gehen. Ohne Strukturreformen, ohne wachstumsfreundliche Haushaltskonsolidierung wird es nicht weitergehen, wird es nicht das Wachstum geben, das Europa braucht, um wieder international auf die Überholspur zu kommen und erfolgreich zu sein und Beschäftigung zu schaffen.